In der Tat sehe ich die Sorge, dass die Handelspolitik überlastet wird und es nicht alleine leisten kann. Bei weltweiten Standards stellt sich aber auch die Frage Wie kann man sie durchsetzen? In den entwicklungspolitischen Debatten haben wir immer die Forderung, dass die Souveränität der Entwicklungs und Schwellenländer auch gewahrt wird. Ich sehe durchaus eben auch ein Land wie Bangladesch in der Verantwortung. Wenn wir es als Europäer unterstützen können, dass Bangladesch Fortschritte macht im Sinne der Sozialstandards, dann halte ich das für den richtigen Weg, bin aber gespannt, wie die Kommission diese Frage jetzt beantwortet.